Herr Präsident! Ich danke dem Berichterstatter für einen sehr guten Bericht. Seit 2008 hatten wir in der EU mehr als 5400 Fälle größerer Umstrukturierungen, und etwa 1,8 Millionen Arbeitsplätze wurden im Rahmen dieser Umstrukturierungen abgebaut. Viele davon haben sehr große Mängel aufgewiesen, sei es ungenügende Informationen, nicht rechtzeitige Informationen an die Beschäftigten, aber auch was die Folgewirkungen betrifft. Wir können und wir wollen Umstrukturierungen von Unternehmen nicht verhindern, denn es ist wichtig, dass sich Unternehmen auch an neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen anpassen. Aber es ist auch wichtig, dass wir daran denken, dass Umstrukturierungen immer eine große Belastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Region und auch die umliegende Wirtschaft sind. Das muss nicht sein! Es gibt viele gute Modelle, wie Härten und negative Auswirkungen abgefedert werden können.